Boj proti daňovým únikom a podvodom je nielen otázkou štátnych príjmov, ale aj otázkou spravodlivosti. V súčasnom ťažkom období musia slušní poctiví daňovníci znášať kompenzáciu strát spôsobených špekulantmi, ktorí parazitujú a bohatnú na dierach v legislatíve daňových systémov. V Európskej únii takto strácame ročne okolo jednej miliardy eur. Preto je našou povinnosťou urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme toto okrádanie slušných ľudí eliminovali. Rozšírenie štruktúry informácií, ktoré si majú od roku 2015 členské štáty automaticky vymieňať, o ďalšie kategórie príjmov a majetku, a to o dividendy, zisky zo scudzenia majetku, ostatné, doposiaľ nedefinované finančné príjmy a zostatky na účtoch, majú podľa názoru Európskej komisie pomôcť zmenšiť priestor využívaný na nezdaňovaný presun ziskov.